Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Das Urteil des EuGH legt klar fest, dass die Hauptzuständigkeit für die europäische Handelspolitik auf EU Ebene liegt, bei umfangreichen Abkommen aber auch die nationalen Parlamente mitentscheiden werden. Damit haben wir endlich Klarheit bei den Kompetenzfragen. Das Urteil des EuGH hält aber auch laut Randnummer 161 fest, dass es bei einem Verstoß gegen Sozial und Umweltvereinbarungen zu einer Aussetzung bzw. Beendigung des Abkommens kommen könnte. Damit könnten arbeitsrechtliche Standards, Sozial und Umweltstandards wirkungsvoll durchgesetzt werden. Herr Kommissar, mich würde nun Folgendes interessieren Erstens Wann könnten die Verhandlungsparteien die Aussetzung bzw. die Beendigung des Abkommens anwenden, und ist dies überhaupt vorgesehen? Zweitens Wie wäre der Ablauf dieses Verfahrens?